Politycy, szczególnie ci najważniejsi, bardzo lubią w świetle jupiterów podpisywać różne ważne porozumienia, ale trzeba przyznać, że to porozumienie, które mam nadzieję zostanie podpisane z Ukrainą a parafowane z Gruzją i Mołdową, jest dla tych państw, ale również dla Unii Europejskiej, porozumieniem o historycznym znaczeniu.

To powiązanie przyszłości gospodarek tych państw z rynkiem Unii Europejskiej.